De enige mogelijke conclusie ontbreekt Turkije is niet Europees, wil dat helemaal niet zijn, kan dat ook niet worden en moet daarom nooit toetreden tot de Europese Unie.

Neem het buitensporige politiegeweld tijdens demonstraties, het corruptieschandaal binnen de regering, de ondermijning van de rechtsstaat, de verregaande inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Voorzitter, het zogeheten onderhandelingskader stelt dat de Commissie in een dergelijk geval de Raad zal adviseren de toetredingsonderhandelingen op te schorten. De retorische vraag is nu waarom de Commissie haar verplichting niet nakomt. Het antwoord de Commissie heeft lak aan alles wat haar geliefde Turkijeproject in de weg staat. Maar, Voorzitter, de PVV blijft het herhalen tot de Commissie en dit Parlement er horendol van worden. Het islamitische, repressieve Turkije moet nooit bij de Europese Unie en de Nederlanders die hier net zo over denken, die stemmen op 22mei op de PVV.